Schätzungen zufolge kostet die Korruption in der EU bereits jedes Jahr 120 Milliarden Euro, das entspricht ca.

Besonderes Augenmerk sollte man dabei auf die Pleitestaaten richten.

Damit aber die Maßnahmen der Kommission nicht zahnlos bleiben, muss der Tatbestand der Korruption einheitlich definiert werden. Wir brauchen auch effiziente und abschreckende Sanktionsmechanismen, denn sonst wird die EU wirklich bald zu einem Korb fauler Äpfel.